Stimați colegi, propunerea de modificare a directivei privind eficiența energetică a clădirilor este una dintre cele mai importante măsuri pe care Parlamentul le a adoptat, atât pentru creșterea calității vieții cetățenilor europeni, cât și pentru redresarea economică a Uniunii.

Personal, consider că o creștere de până la 15 a cotei din Fondul European de Dezvoltare Regională ce poate fi utilizată de către statele membre pentru finanțarea performanței energetice a locuințelor este o necesitate. Aceasta ar da statelor membre o mai mare flexibilitate și posibilitatea de a folosi revizuirea la mijloc de termen de anul viitor privind modul de utilizare a fondurilor structurale pentru ca acestea să își redefinească în mod corespunzător programele operaționale în scopul unei mai bune absorbții a fondurilor structurale.

Domnule comisar, sper să susțineți în continuare inclusiv introducerea unei cote minime din Fondul European de Dezvoltare, pe viitor cel puțin, pentru eficiența energetică a clădirilor. Mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră, personalului din Comisia ITRE și, de asemenea, colegilor raportori care ne au sprijinit și cu care am avut o colaborare excelentă.